Señora Presidenta, señora Alta Representante, cuando un gobierno segrega a una parte de la población, la priva de sus derechos básicos, bloquea las comunicaciones entre sus comunidades, impide su acceso a muchos lugares, detiene arbitrariamente a sus miembros y la despoja de sus tierras, está aplicando una política que tiene un nombre muy conocido Esto es lo que aplica el Estado de Israel contra la población palestina, con una intención muy clara impedir que la solución de los dos Estados, que este Parlamento ha secundado, se pueda convertir en realidad. La Unión Europea es un actor fundamental en la zona y tiene la capacidad de ser contundente para evitar esta política.

Y lo haría de una manera legítima, porque Israel vulnera las resoluciones internacionales y continúa estableciendo sus colonias en los territorios ocupados. Si realmente apostamos por una solución de dos Estados como única garante de la paz y los derechos humanos, debemos ser valientes y mostrar una voz europea única y fuerte, que condene de forma inequívoca la política israelí del apartheid Señora Mogherini, le estamos dando nuestra confianza, pero le pedimos también firmeza.